nægilega lagastoð má finna þetta álit í máli númer sex þúsund og tíu á árinu tvö þúsund og tíu brugðist var við því áliti umboðsmanns af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytis með því að gera breytingu á reglugerð um safnið en hins vegar mátti draga frá ályktun af áliti umboðsmanns í þessu máli að hliðstæð gjaldtaka af notendum almenningsbókasafna hvíldi á veikum grunni þrátt fyrir áralanga hefð fyrir slíkri gjaldtöku í góðri sátt við notendur almenningsbókasafna fulltrúar mennta og menningarmálaráðuneytis funduðu af þessu tilefni í janúar síðastliðnum með fulltrúum sambands íslenskra sveitarfélaga um lögfestingu gjaldtökuheimilda til handa almenningsbókasöfnum og voru fulltrúar sambandsins þess mjög hvetjandi að slíkar heimildir yrðu settar í lög hið fyrsta og sendu ráðuneytinu formlegt erindi þess efnis í gildandi lögum um almenningsbókasöfn númer þrjátíu og sex nítján hundruð níutíu og sjö það var til þess að ekki var nein ákvæði um gjaldtökuheimildir til handa þeim söfnum þrátt fyrir eins og við öll þekkjum hér í þessum sal er löng hefð hér á landi fyrir gjaldtöku almenningsbókasafna meðal annars hóflegt gjald fyrir útlánaskírteini og gjaldtöku ef kemur til vanskila á bókum og lengst af hefur verið almenn sátt í samfélaginu um slíka gjaldtöku og hún ekki valdið vandkvæðum í samskiptum bókasafnanna og almennings undanfarin ár hefur hins vegar orðið allmikil breyting á viðhorfum í þjóðfélaginu til slíkra mála og réttarþróun ef við lítum til hennar hefur verið á þann veg að gera ríkari kröfur en áður um lagalegan grundvöll gjaldtöku á öllum sviðum öllum sveitarfélögum er skylt samkvæmt lögum að standa að þjónustu almenningsbókasafna sveitarfélög hafa eðlilega litið á það sem mikilvægt verkefni að gera það með sem bestum hætti enda mjög mikilvægar stofnanir til að tryggja aðgengi almennings að upplýsingum og að sjálfsögðu ýmiss konar lesefni því er eðlilegt að fyrrgreint álit umboðsmanns valdi áhyggjum meðal forsvarsmanna sveitarfélaga og þeir kalli eftir því að skýr gjaldtökuheimild verði sett í lög um almenningsbókasöfn nú er frá því að segja að árið tvö þúsund og þrjú skipaði menntamálaráðherra þáverandi nefnd sem falið var að kanna hagkvæmni þess að setja heildarlög sem tæki til allra tegunda bókasafna en í nefndinni sátu meðal annars fulltrúi sambands íslenskra sveitarfélaga

nefndin skilaði af sér árið tvö þúsund og fjögur og lagði fram þrjár tillögur að nýjum frumvörpum á þessu sviði ráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu á þeim tíma að heppilegast væri að setja ein heildarlög um starfsemi almenningsbókasafna skólabókasafna og blindrabókasafns íslands þess var óskað að nefndin endurskoðaði tillögur sínar með tilliti til þess að sett yrðu ein heildarlög um bókasafnamál nefndin skilaði ráðuneytinu tillögu þar að lútandi haustið tvö þúsund og sex

né í ljósi frumvarps til nýrra laga um landsbókasafn íslands háskólabókasafn sem ég vonast til að geta mælt fyrir hér á þessu þingi meðal þeirra breytinga sem liggja fyrir í drögum að því frumvarpi það er frumvarpi til heildarlaga um málefni bókasafna er auðvitað að setja lagastoð til gjaldtöku vegna útlánaþjónustu afritunar og fjölfjöldunar og jafnframt verði bókasöfnum gert kleift að setja reglur um gjöld vegna óheimilla afnota af safnkosti og innheimtu bóta vegna safnefnis sem glatast í meðförum notenda með vísan til þessa að þessi heildarlög enn þá er unnið að þeim en ekki er tímabært að leggja fram það frumvarp á þessu þingi en hins vegar með vísan til þess og þessi tillögugerð í þeim drögum sem þar liggja fyrir og svo fyrrnefnd álit umboðsmanns alþingis er ekki óeðlilegt að leggja til að þessi heimild verði sett nú þegar í lög um almenningsbókasöfn rétt er að benda á að það mun fyrirsjáanlega hafa miklar og neikvæðar afleiðingar fyrir rekstur almenningsbókasafna ef núverandi ástand dregst á langinn þar sem söfnin kunna jafnvel að hætta og neyðast til að hætta innheimtu gjalda sem hefur tíðkast um ára og mundi að sjálfsögðu þýða tekjusamdrátt almenningsbókasafna um land allt sem næmi samanlagt milljónatugum á ársgrundvelli og gæti bitnað harkalega á þjónustu þeirra auk þess sem engin úrræði væru til að tryggja þeim endurheimtur safnkosts sem lánaður er út slíkur samdráttur í ráðstöfunarfé almenningsbókasafna mundi skyggja verulega á þá jákvæðu þróun sem orðið hefur á undanförnum þremur árum þar sem eftirspurn eftir þjónustu þeirra og nýting safnkostsins hefur vaxið ár frá ári þrátt fyrir erfiðar aðstæður hafa almenningsbókasöfn og starfsfólk þeirra verið í stakk búin til að svara væntingum notenda með jákvæðum hætti í þrengingum undanfarinna ára þar er um verulegan árangur að ræða og alls ekki sjálfsagðan að teknu tilliti til aðstæðna í fjármálum sveitarfélaga en það má segja sem svo að bókasöfnin hafi í raun og veru virkað sem hjörtu í sínum samfélögum mikilvægur samkomustaður og menningarmiðstöðvar þannig að miklu skiptir að til þess sé litið líka þegar þetta frumvarp er til skoðunar það hefur árið markmið sveitarfélaga að gjaldtaka vegna þjónustu almenningsbókasafna sé hófleg notendur upplifi hana

kostar ársskírteinið þar fimmtán hundruð krónur en börn og unglingar undir átján ára aldri eldri borgarar og öryrkjar greiða ekki fyrir skírteini dagsektir eru hóflegar og verða að hámarki frá fimm hundruð krónur til fjögur þúsund krónur eftir aðstæðum má vænta þess að gjaldskrár annarra almenningsbókasafna séu sambærilegar þess er ekki vænst að hækkun eiginlegra þjónustugjalda fylgi í kjölfar lagabreytingar á þessu sviði enda eru bókasöfn mikilvæg almannaþjónusta sem sveitarfélög hafa lagt metnað í að byggja upp fjárhæðir bóta og sekta hafa til þessa fyrst og fremst verið ákveðnar út frá skaðleysis og varnaðarsjónarmiðum og er sú lagabreyting sem hér er lögð til ekki ætlað að hafa áhrif á þær upphæðir með vísan til þess sem að framan er rakið má ætla að lögfesting frumvarpsins hafi jákvæð áhrif á fjárhag sveitarfélaga en ekki er gert ráð fyrir að frumvarpið leiði til kostnaðarauka fyrir ríkissjóð að lokum er rétt að taka fram að þessi tillaga um breytingu á lögum um almenningsbókasöfn hefur verið undirbúin í samráði við samband íslenskra sveitarfélaga sem styður þessa breytingu hér með er þetta frumvarp lagt fram á þinginu ég legg